Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Morgen stimmen wir in zweiter Lesung über die neue Grundverordnung ab, das Herzstück der reformierten Fischereipolitik.

Aber nach langen und harten Verhandlungen haben wir einen Text gefunden, dem alle relevanten Fraktionen im Parlament und alle Mitgliedstaaten im Rat zustimmen können. Das ist ein großer Erfolg, auf den wir alle gemeinsam stolz sein können.

Das größte Problem der Gemeinsamen Fischereipolitik, nämlich die anhaltende Überfischung, wird mit dieser Reform endlich angegangen. Der Rat der Europäischen Union wird verpflichtet, bei seinen jährlichen Entscheidungen über Fangmengen nachhaltig zu handeln. Die Überfischung muss grundsätzlich bis 2015 gestoppt werden, sodass sich die Fischbestände zu erholen beginnen. Es wird klargestellt, dass eine Verschiebung auf ein späteres Datum spätestens 2020 nur erlaubt ist, wenn die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit der beteiligten Flotten ernstlich gefährdet ist. Das Parlament konnte in diesem Zusammenhang durchsetzen, dass eines klar ist Das Ziel aller Maßnahmen ist ein Anwachsen der Bestände, und zwar noch über ein nachhaltiges Niveau hinaus. An die Adresse der Fischereiminister kann ich nur sagen Wir schauen Ihnen auf die Finger und sorgen dafür, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Auch bei der geplanten Verpflichtung zur Anlandung aller Fänge konnte eine Einigung erzielt werden. Der Text sieht, wie vom Parlament in erster Lesung gefordert, eine verbindliche Einführung eines Rückwurfverbots innerhalb eines klar definierten Zeitrahmens schrittweise von 2015 bis 2019 vor.

diese gelten jedoch nicht unmittelbar, sondern nur durch einen gesonderten Beschluss, im Normalfall in einem Mehrjahresplan.

Gleichzeitig dürfen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren Das Rückwurfverbot soll einen Anreiz schaffen, umweltverträglicher, behutsamer und selektiver zu fischen.

Wir haben wirklich versucht, die Fischereipolitik in ihrer ganzen Breite zu reparieren.

Deshalb hier nur ein paar Stichworte Wir haben die Regionalisierung beschlossen, Detailentscheidungen müssen in Zukunft nicht mehr in Brüssel getroffen werden. Zur globalen Dimension unserer Politik Wir machen Schluss mit dem Export der Überfischung in Entwicklungsländer, und Fischereiabkommen müssen in Zukunft eine Menschenrechtsklausel enthalten. Wir entwickeln die Aquakultur in Europa koordiniert und nachhaltig.

Wer nachhaltig fischt, soll in Zukunft durch zusätzliche Quoten belohnt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Reform ist nicht das Ende der Fischereipolitik. Wir werden weiter hart arbeiten müssen, um unsere Meeresumwelt zu erhalten und gleichzeitig eine Zukunft für die europäische Fischerei sicherzustellen. Aber mit der Reform haben wir ein gutes Fundament geschaffen, eine gute Grundlage, auf der wir aufbauen können. Wir haben immer noch nicht die interinstitutionellen Probleme zu den Mehrjahresplänen gelöst. Aber seit ein paar Wochen verhandeln wir in sehr konstruktiver Atmosphäre darüber. Ich bin hoffnungsfroh, dass wir dieses leidige Thema bald lösen können und uns dann mit voller Kraft den dringend benötigten Mehrjahresplänen zuwenden können. Zum Abschluss ein paar Worte des Dankes. Vielen Dank, Kommissarin Damanaki, für Ihren unermüdlichen Einsatz für eine nachhaltige Fischerei. Vielen Dank an die litauische Präsidentschaft, stellvertretend für den ganzen Ministerrat. Vielen Dank, liebe Kollegen aus dem Parlament, für die intensive und gute Zusammenarbeit. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns geholfen haben, diesen wichtigen Schritt gemeinsam zu gehen.